Signor Presidente, onorevoli colleghi, un violentissimo nubifragio si è abbattuto venerdì scorso nella Sicilia orientale e ha particolarmente colpito la provincia di Catania, con paesi che sono rimasti isolati per l'esondazione di quattro fiumi, case sommerse dall'acqua, famiglie evacuate e danni per centinaia di milioni di euro, colture di aranci, carciofi e ortaggi di ogni tipo completamente distrutte. Di nuovo ieri una bomba d'acqua e un fiume di fango, massi e detriti si sono abbattuti su Enna, Gela e Catania, con crolli di abitazioni, auto travolte, aziende distrutte e danni ancora da stimare, provocati da oltre 50 centimetri di pioggia caduti in poche decine di minuti, cioè la metà di quella caduta in un anno. Il cambiamento climatico in Sicilia è ancora più evidente che altrove e Coldiretti, un'organizzazione del settore dell'agricoltura, sostiene che questo 2018 sia stato l'anno più caldo dal 1800, con 1,8 gradi sopra la media del mese di settembre. La richiesta dello stato di calamità, già avanzata delle autorità locali, non basta. Io chiedo alla Commissione che si faccia carico di valutare la situazione e intervenire anche con il Fondo di solidarietà UE.